Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, la part du transport routier continue d'augmenter, mais les nuisances aussi la pollution, le dérèglement climatique, l'insécurité routière, le dumping social. Nous devons apporter des réponses concrètes à ces fléaux. Premièrement, il faut cesser de dégrader les conditions de travail et de sécurité des salariés par une libéralisation qui ne dit pas son nom. Nous voyons les conséquences de la pression à la baisse sur les coûts temps de conduite non respectés, repos dans des lieux inappropriés, entreprises de transport qui usent et abusent du dumping social grâce aux bas salaires de travailleurs venus des pays de l'Est.

Il est urgent de mettre fin à cette situation. Il est urgent d'agir.

Affirmons le principe à travail égal, salaire égal. Allons plus loin, soyons ambitieux. Créons une agence européenne du routier pour garantir le respect de la législation européenne. Le routier contribue à hauteur de 20 aux émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Vous allez dans le bon sens avec la proposition de l'Eurovignette en basant les redevances sur la distance et non plus sur le temps. Sur ce point, je vous salue. Mais allez y, n'ayez pas peur, soyez ambitieux! Il ne faut pas que ce soit volontaire, il faut que ce soit obligatoire, parce qu'on ne joue pas avec l'avenir de nos enfants. On ne joue pas avec la planète, ni avec la santé des citoyens.

Nous avons une obligation de résultat ici et maintenant.